È preoccupante il dilagare della povertà in Europa, soprattutto quando a rimetterci sono i bambini e gli adolescenti. In Italia, ad esempio, la povertà alimentare è in continuo aumento infatti sono circa 4000000 le persone in estrema difficoltà, di cui 400000 i bambini che soffrono la fame. Il Parlamento europeo ha migliorato molto la proposta iniziale della Commissione, arrivando ad approvare un bilancio di 3 miliardi e mezzo di euro. Mi auguro che gli aiuti derivanti dal Fondo possano costituire un aiuto concreto per le tante persone che oggi versano in condizioni di criticità e portino un sostegno diffuso e costante a tutti gli enti che ogni giorno cercano di affrontare le povertà più estreme.